um die Einführung entsprechender Bedingungen und Garantien für Kinder in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union geht.

Es gibt in allen Mitgliedstaaten Initiativen gerade auch von Obdachlosen, von Armutsinitiativen, die europäisch vernetzt sind dafür, das endlich auf die Tagesordnung zu setzen, und wir würden uns sehr über eine Initiative der Kommission zur Einführung von EU weiten Mindesteinkommen freuen und würden es für wichtig halten, wenn das jetzt noch geschieht.